Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist bedrückend, es ist erschütternd, was im Flüchtlingslager Moria passiert ist. Und ganz ehrlich gesagt, es ist schlicht eine Schande für die Europäische Union, dass solche Zustände innerhalb Europas überhaupt herrschen können.

Doch es geht nicht nur um Migration.